Monsieur le Président, l'importance du sujet et sa dimension relative au développement auraient justifié une implication de la commission du développement du Parlement européen dans la préparation du présent débat. Bien public, septième objectif du Millénaire pour le développement, l'eau est soit trop rare, soit polluée, souvent les deux à la fois. Il faudrait prévoir l'ancrage de l'eau comme priorité stratégique dans toutes les démarches politiques, dans tous les partenariats de l'Union européenne avec les pays en développement.

Je ne crois pas que l'activité de l'entrepreneur qui contribue à construire les infrastructures relatives à l'approvisionnement et à l'assainissement de l'eau ou de l'artisan devant réparer une fuite tous issus du secteur privé porte atteinte à ce principe. Ce qu'il faut éviter, c'est que les intérêts particuliers ne l'emportent sur l'intérêt général.